Dans ces deux pays, la situation était difficile puisque l'homosexualité y était déjà sévèrement réprimée. Aujourd'hui, ils ont franchi un cap laissant à penser que la chasse aux homosexuels est permise, dans un contexte où certaines voix, notamment des églises évangélistes et catholiques américaines, ont une influence évidente, une mauvaise influence évidente sur les populations.

Le tabloïd publié en Ouganda dès le 15 février identifiant 200 personnes avec leur nom et photographie en témoigne.

Leurs termes sont délibérément vagues, laissant à ceux qui vont l'appliquer toute latitude pour en abuser. On sait parfaitement que le flou juridique bénéficie toujours à ceux qui n'instruisent qu'à charge.

politiquement et financièrement les ONG de défense des personnes LGBT. Faut il souligner à quel point leur implication sur le terrain est indispensable pour œuvrer à une réelle évolution des mentalités, seule à même de faire reculer l'obscurantisme, d'où qu'il vienne?

Pour une fois, nous pouvons vraiment faire œuvre utile.